Deși din 5 martie 2011 sărbătorim ziua egalității salariale între femei și bărbați nu facem, de cincizeci de ani, decât să dansăm și să nu înaintăm în acest domeniu.

Este o radiografie corectă a egalității de șanse în Uniunea Europeană. Nu există egalitate de șanse în Uniunea Europeană atâta vreme cât nu există egalitate salarială.